Gelijkwaardigheid van man en vrouw, en daarvan afgeleid, gelijke rechten voor man en vrouw, dat zijn verworvenheden, dat is een principe waar in mijn ogen geen zinnig mens nog aan kan twijfelen. Dat is trouwens voor mij ook een van de belangrijkste redenen waarom ik bijvoorbeeld de islam volstrekt onverenigbaar acht met de beginselen van de democratische rechtsstaat zoals wij die in Europa gelukkig kennen. Maar, dit gezegd zijnde, blijf ik absoluut tegenstander van het quotasysteem om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke besluitvorming artificieel op te vijzelen.

Er zijn allicht meer mannen dan vrouwen die zich op dit ogenblik actief voor politiek interesseren.